Sie versuchen das ja systematisch, auch mit Ihrer E Mail gestern. Der Appell zu einer geheimen Abstimmung ist von mir nie im Zusammenhang mit dem MFR ins Spiel gebracht worden. Das ist geschickt von Ihnen, aber es ist unwahr. Ich habe im Auftrag verschiedener Fraktionsvorsitzender in diesem Hause in meiner Rede im Europäischen Rat gesagt Es wird über eine geheime Abstimmung diskutiert. Das war nicht mein Vorschlag. Sie machen das, wie gesagt, systematisch. Ich bekomme ja auch die E Mails Ihrer Anhänger, die mir dann unterstellen, ich sei der Erfinder der geheimen Abstimmung. Um das aber ein für allemal hier klarzustellen Das ist nicht so. Ich bin für eine offene Abstimmung. Ich weiß nur, der Einzige, der bisher hier mit Erfolg eine geheime Abstimmung erzwungen hat, das waren bei der Sitzfrage zu Straßburg Sie, Herr Callanan.